Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący!

Dopłaty bezpośrednie pozostają głównym instrumentem wspólnej polityki rolnej rekompensują one niskie dochody naszym rolnikom, wspierają konkurencyjność na światowym rynku i stanowią swoiste wynagrodzenie za dostarczanie dóbr publicznych. Niestety, zróżnicowanie wielkości tego wsparcia w skali Unii Europejskiej narusza fundamentalną zasadę równych warunków konkurencji na jednolitym rynku. Niestety, proponowana reforma nie zmienia tej sytuacji, a mechanizm zaproponowany do wyrównywania ma wymiar tak naprawdę symboliczny. Panie i Panowie Posłowie! Tak często tu w Parlamencie mówimy o uczciwości, mówimy o sprawiedliwości. Jeżeli chcemy być uczciwi, jeżeli chcemy być sprawiedliwi, jeżeli chcemy, żeby dopłaty były sprawiedliwe, to trzeba je oprzeć na obiektywnych kryteriach, tak by różnice w wielkości wsparcia wynikały z tych obiektywnych kryteriów, a nie z tego, z jakiego kraju rolnik pochodzi. Nie mogą być dopłaty dalej instrumentem bilansowania przepływów finansowych między państwami członkowskimi a budżetem Unii, co rok temu przyznał sam komisarz. Szanowni Państwo! Reforma proponuje nowe instrumenty, które na pewno będą dobrze przyjęte przez rolników.

Bardzo cieszę się z propozycji zdefiniowania aktywnego rolnika, żeby wsparcie trafiało rzeczywiście do rolników, a nie do tych, którzy próbują rolników udawać. Dziękuję bardzo,